Globalna kriza nam je poleg vsega ostalega pokazala tudi pomanjkljivost in ranljivost naših finančnih sistemov. Predvsem je pokazala vrzeli, zaradi katerih lahko pride do velikih goljufij in s tem posledično tudi do velikih stroškov. Vsi se zavedamo, da špekulacije pri finančnih inštitucijah lahko prinesejo ogromne dobičke. To je področje, za katero je značilno, da omogoča hitre zaslužke. A tako kot hitri zaslužki pridejo tudi hitre in boleče izgube.

Rada bi opozorila še na nekaj, kar me zelo skrbi.

Ko je moja stranka v Sloveniji večkrat zahtevala odgovore na to, kaj se je dogajalo v bančnem sistemu, smo naleteli vedno na enake odgovore to je bančna tajnost.

Ne morem pa dopustiti in sprejeti, da se to načelo izkorišča.

Želim si, da bi bila takšna urejenost povsod.